Señor Presidente, yo he votado en contra de esta Resolución porque está basada y justificada en dos premisas que son totalmente falsas. La primera es que el etiquetado evitará fraudes como el de la carne de caballo falso. La segunda es que el etiquetado mejora la calidad y la seguridad alimentarias falso y además pueril. La calidad y seguridad alimentarias no dependen de una etiqueta, sino de una legislación que tenemos en la Unión Europea para asegurar ambos aspectos. No necesitamos para esto más etiquetas, sino mayores controles y sanciones más eficaces que disuadan a los que incumplen la legislación. Ya tenemos etiquetado obligatorio para la carne fresca, y voluntario para la procesada. Ir más allá se traduce en mayor burocracia y costes —sobre todo para las pequeñas y medianas empresas—, que, al final de la cadena alimentaria, tiene que pagar el consumidor. Y eso no debemos hacerlo obligatorio.